no, v bistvu meni so predvsem, izleti v tujino zelo všeč, zato ker se pač, zelo povežeš še bolj s svojimi prijatelji, s katerimi potuješ. tudi je nekako čisto drugačno vzdušje kot na primer tukaj v šoli, ali ko smo pa v Ljubljani, kjer smo pač res, štiriindvajset ur na dan skupaj. pa skupaj vse doživljamo. Za zdaj smo bili, odkar sem v srednji šoli, smo bili na dveh bolj takih, večjih izletih v tujino, ko smo šli v London pa v Toskano. osebno je bilo meni najboljše v Londonu. tja smo šli tudi z letalom iz ljubljanskega letališča in najboljše je bilo, pač najbolj smešno je bilo, ke je v bistvu, moja najboljša prijateljica pozabila doma osebni, osebno izkaznico. In je bilo, in je bila potem cela, so bile težave, zato ker smo se pa mogli vkrcat na letalo ampak smo vse rešili, in ke smo v bistvu prišli v London, smo najprej, smo prileteli na eno izmed največjih letališč, ke je bilo za vse nas predvsem tako, šok, zato ker, v Ljubljani nismo imeli takega velikega letališča in smo mogli iti v bistvu z, vlakcem, smo mogli iti do, prtljage, da smo lahko, prevzeli in take, do tega še ni nikoli pač tako nisem osebno doživel. potem smo pa v bistvu, ke smo imeli organiziran izlet, smo se, smo šli na avtobus in smo se potem najprej šli po Londonu, tako da smo najprej malo spoznali mesto, videli, kako izgleda, potem smo pa začel s, s tem vodenim ogledom. Najprej smo si ogledali, muzej, potem pa smo šli do hotela, ke smo v bistvu prišli v hotel, smo se razvrstili po sobah, ampak glede na to, da so tudi učitelji na naši, pa profesorji na naši šoli zelo v redu, so nas dali tako, ke smo si želeli po sobah, potem smo imeli pa nekako tudi, čas zase, da bomo kot, mladi tako se pozabavali. Ke smo šli skupaj, pol smo šli pa nekako spat. Naslednji smo pa pač res začeli s tem, ta pravim ogledom, kako potekajo potovanja dejansko tudi, če se recimo družina udeleži potovanja sama, in smo v bistvu šli na, pač smo sprobali ta, to londonsko podzemno železnico, ke je bila za vsako, za vsakega neka nova izkušnja. in smo v bistvu potem cel dan porabili za to, da bi, da smo si ogledali večino Londona, ker smo imeli, smo imeli dva vodiča, ke sta nas vodila, do v bistvu, vodila sta nas po Londonu in nam v bistvu zraven tudi razlagala o znamenitostih, zato da smo dobili tudi malo, znanja že, kaj je bilo, preden smo, s kakšnim namenom je v bistvu kakšna stvar, ke smo si jo ogledali, nastala ali pa, kdo jo je ustvaril, na primer, kdo jo je zgradil. potem pa smo imeli tudi čas zase, prosti čas, zato da smo šli na primer po nakupih, da smo si našli kaj za jesti, da smo tudi sprobali njihovo hrano, kako je, da smo se tudi tako kakor smo imeli en dan fraj, da smo se potem, pozabavali, in to potem se pa pač skupaj odpravili do hotela, kjer smo imeli večerjo, če smo si jo kupili, in se spet imeli čas zase, ampak mi smo bili že vsi dosti zmatrani po celodnevni hoji, ke smo hodili okoli. Tako da smo šli večinoma po navadi spat. zanimivo je bilo tudi, ke smo šli v po vseh teh trgovinah na, tisti njihovi cesti, kjer so same trgovine, a ne, zato ker je nekako taka velika, takih stvari v Sloveniji nimamo. in smo tudi spoznali in smo se tudi z ljudmi srečali, z njihovim jezikom in smo s tem tudi nekako svoje znanje angleščine, ke se ga učimo v šoli, potem, izpopolnili lahko tam. Nekako smo na glede na to, da je britanska angleščina tista ta prava angleščina in njihov naglas in tudi zanimivo je, ke gledaš ljudi, ki tam živijo, kako se oni čisto drugače obnašajo, kakor na primer ti v svoji državi pa tudi kot turist, a ne. Na začetku nismo vedeli, kako, kakšne imajo oni, na avtobusih režime, na, podzemni železnici, da se moraš postaviti na desno stran zato, ker po levi tečejo, če ji se jim mudi ali pa take stvari, tako da to je bila ena taka. ne, to, ni bolj to ni res, zato ker, nam je bilo že na začetku rečeno, da se moramo hitro iti noter zato, v bistvu mogoče to zato, ker smo bolj skupina, ampak ko smo bili na teh podzemnih železnicah, ke smo bolj podzemne železnice uporabljali, so ljudje bolj stal v skupinah in so potem vsi naenkrat šli noter in vsi naenkrat so šli tudi ven, zato ker se večinoma je tako veliko mesto, da se vsem nekam mudi in najprej imajo tisti prednost, ke grejo ven, in na polno, butnejo iz vlaka takoj, ke se odprejo vrata, in potem pa vsi tudi tisti smo šli tudi skupaj, zato ker predvsem na tisti severni, strani Londona, ke je res, center, center Londona je zelo poln, tudi po hodnikih je polno vse ljudi, gnetejo, potem tudi na, teh vlakih je polno in takrat, takrat res, vsi naenkrat grejo, ... so dosti vljudni, tako, niso tako, da bi glih koga, podrli zato, ker se jim mudi, ali pa zanalašč šli, da bi, na primer, itak sedeli po navadi nismo, zato ker je bila gužva, ampak je tako, tisti, ki stopi gor, stopi gor, potem gre drugi, ni tako, da bi ga na primer eden porinil zato, da bi ali pa šel na hitro, da bi ga, da bi samo on hitro prišel, zato ker se mu tako mudi, a ne. Bolj bi rekel, da, v vrsti bolj stojijo pa to, ko se na primer po teh trakovih, ke so, recimo, ke greš iz, z zgornjega dela v, podzemno železnico pa so tekoči trakovi, tam bolj stojijo v vrstah, ke se premika. pred vlakih pa ni, pred vhodom na vlak pa tudi, ne. Tako da bi prav v vrstah stali. Ja, ke jaz sem iz naše skupine, sem bil jaz osebno, ke sem najbolj znal angleščino, sem imel tudi najboljše ocene in mi je nekako tudi, šlo, a ne, nisem imel problema s tem, da bi razumel kakšne videoposnetke ali pa kaj, ke sem, ampak jaz sem znal bolj, ameriško angleščino, ameriški naglas, in ko sem tja prišel, moja prva, ke sem se tako pogovarjal z nekom, je bilo v bistvu Starbucksu, ke smo naročevali kavo in nisem nič razumel. Sploh nisem vedel, zakaj se gre. potem nekako sem, ke sem se bolj tako pol sem prišel bliže, pa sem, pa mi je on tudi bolj tako povedal, ko je ugotovil, da nismo iz Londona, da smo turisti. Smo nekako bolj razumeli, a ne. ampak tudi potem je ratalo to zelo zanimivo in sem tudi na, vlakih, ke smo bili, poslušal, kako se tudi med sabo ljudje pogovarjajo. In je bilo zelo težko, ujeti kakšno stvar, ki bi jo bolj razumel. Edino bolj si razumel pri, mamicah ali pa v bistvu starših z mlajšimi otroki, ke so malo bolj razločno govoril, pri teh si malo bolj razumel, ampak drugače pa je bilo zelo težko razumeti. Na primer tudi v hotelu, ke smo imeli, ke si se mogel na primer ožigosati, da si šel na, zajtrk te je vprašal: "Katera soba si?" pa je bilo tudi bolj, tako zelo, jaz sem ugotovil, da tako zelo, veliko besed tudi na koncu pojejo tako in, lahko nekako ti razumeš čisto neko drugo stvar v bistvu, kakor so oni rekli. V primerjavi s to ameriško angleščino, ke jo jaz bolj znam. Ja, meni je bolj všeč ameriška angleščina, predvsem tudi zaradi tega, ker, gledam veliko teh Youtube videoposnetkov, ke večinoma govorijo, v amerikanščini, in v bistvu je meni to to ful pri, učenju angleščine pomagalo, zato ker sem imel jaz bolj take probleme z angleščino, pol sem pa začel gledati eno youtuberko in mi je potem to tudi zelo pomagalo. In od takrat imam, bolj, ameriško angleščino, ko govorim kakor britansko. no, v bistvu potem naslednja, taka, tako izlet je bil pa v Toskano. Je bil pa tudi, je bila pa Italija, ki je bila pa tudi nekako v povezavi s tem učenjem jezika, zato ker se učim italijanščino. je bilo pa malo b zanimivo, zato ker italijansko se učimo šele iz prvega letnika. In nismo in to je bilo isto v prvem letniku, ampak na koncu in še nismo znali toliko italijansko. In tam imajo pa so pa, je pa še problem, zato ker Italijani ne znajo ravno angleško govoriti, in so vsi bolj po italijansko govorili, mi pa nismo imeli, pojma, kaj sploh oni hočejo od nas. Potem smo se, to je bilo zelo smešno, ke smo bili ta prvi dan v italijanski restavraciji, ke smo hoteli jaz, ker smo se, to smo vsi se bolj sami bili, v prostem času smo si iskali, za, smo se zabavali, recimo pa šli jest in take stvari. in, smo hoteli naročiti in naročili smo v bistvu brez problema. potem pa, ke smo pa hoteli plačati, je pa ratal problem, zato ker pač nismo še razumeli, kaj je on hotel nam povedati pa tudi oni, zaračunavajo pogrinjek in nismo v bistvu mi vedeli, kaj sploh je to, in smo pač nekako smo probali ugotoviti, kaj sploh je to, kar je pisalo na računu. In potem smo nekako s prevajalnikom pa to ugotovili, kaj nam je on sploh hotel povedati. potem pa zanimivo je bilo tudi zato, ker to je bilo poleti, a ne, v Toskano smo šli poleti in je bilo tudi nekako, neraz smo bili v hotelu, ke smo bili, ke je imel bazen pa take. In v hotelu je v bistvu, so znali vsi dosti dobro angleško govoriti. Tam nismo imeli nobenega problema, ampak drugače tudi tako po, mestu pa to po samem pa itak se nismo toliko kaj družili, kakor smo se v Londonu. pa bili samo prepuščeni sami sebi, da bi se na primer mogli z drugimi ljudmi pogovarjati. In je v bistvu, bilo dosti zanimivo. Zanimivo je bilo tudi to, da oni imajo v bistvu, tako kot pri nas vlak, ke je v bistvu jim pravijo nadzemna železnica, ker v Londonu pa pravijo podzemna železnica in je v bistvu isto hitri vlak. In je pa čisto neka druga, drugačna zgodba, drugače, kako se ti v bistvu, prideš na vlak, tam imajo oni vse bolj umirjeno, vse bolj sproščeno. na primer v primerjavi z Londonom, so tudi, je vlak tudi dlje časa na postaji, kakor v Londonu, ke samo pride pa gre, in je bilo dosti zanimivo, no. potem smo imeli, ke smo imeli te oglede, smo imeli slovensko vodičko, ke je v bistvu razlagala v slovenščini, ampak če smo pa rabili kakšno pomoč pri italijanskem jeziku, je pa tudi dobro znala italijansko, tako da nam je lahko pomagala. In v bistvu dobro je bilo tudi takrat ta zadnji dan, ko smo šli v, pol ke smo imeli več časa zase, ke da smo šli po nakupih pa to, je bilo dobro, ker smo šli v eno trgovino in je bila tam, smo se pogovarjali v slovenščini med sabo, potem je bila pa tam ena gospa, ke je v bistvu bila Slovenka in je delala v, Italiji in nam je potem v bistvu olajšala delo s tem, ke se je z nami pogovarjala v slovenščini. In je bilo pač enako, tako ful je bilo zanimivo, ker si se lahko dejansko zmenil kaj z njo pa vprašal, in je bilo nekako spet taka, da vidiš, da so tudi ljudje, ke dejansko tam, da ni to samo tako naključje, da ke slišiš, da si srečal nekoga, ke je dejansko, govoril tvoj jezik, ampak da se tudi to lahko tebi dejansko zgodi. Tako čisto iz nepričakovanega. Ja, italijanščino smo se mi kot, obvezni izbirni predmet kot jezik učili v šoli in potem nekako smo imeli na voljo v šoli izbiro, ali gremo v Rim ali gremo pa v Toskano, a ne. In nekako so nas tudi razdelili tako, da smo imeli več, da smo imeli več na voljo, da jih je lahko več šlo. So jih pol nekako je bilo v istem terminu in eni so se lahko prijavili na Rim, eni smo se pa prijavili v Toskano in je bilo v bistvu tudi, s katerim učiteljem se ti malo boljše razumeš, a ne. In smo šli z zelo dobrima učiteljicama, ke se zelo dobro razumemo, in smo pol tudi kakšno pametno ušpičili, na primer, profesorica nas je frizirala, in zelo je bilo zanimivo, tam je bilo vse malo bolj tako sproščeno, zato ker je bilo vseeno malo, na morju, a ne. Je bilo to bolj ležanje na plaži tudi, ke v Londonu je bilo pa na primer bolj tako, da si čim več ogledamo, zato ker je pač tako veliko mesto, ker je bolj tako, mesto, kamor hodijo ljudje, zato da si ogledajo stvari, in je bilo zelo zanimivo, no. Jaz bi rekel, da mi je tako po vzdušju mi je bilo bolj všeč v Toskani, zato ker smo se bolj, zabavali, imeli več prostega časa. V Londonu mi je bil pa res všeč, zato ker si imel pa res tisti občutek ta pravega potovanja, da dejansko si obiskal nekaj, tako, tako mesto, ke si dejansko videl, kako to izgleda, a ne. Pravo potovanje. V bistvu, jaz bi osebno bi zelo rad živel v Los Angelesu, ke je še, večje mesto kakor, London. In sem se že tudi gledal, da bi najprej šel tja najprej na izlet, tako ke sem šel v London. in tam v Los Angelesu imajo tudi, take avtobuse in tudi nekako tako hitro železnico, ke pa v bistvu v Los Angelesu vozi med takimi, hribi, ke so povezani, ke Los Angeles je bolj v kotlinah noter, in potem nekako ta železnica povezuje vse, ta, taka manjša, take oddelke, a ne. Je isto v bistvu kakor v, Toskani, ke je pa ni tako veliko, ke Toskana je bolj pokrajina. Potem smo šli pa mi v mesta, ke se reče Cinque Terre, ke je v bistvu nekako več mestec, ke pa ti v bistvu z avtom ne moreš sploh, se po tistih mestih, voziti, ampak lahko samo hodiš ali si na kolesu. drugače imajo tudi ladjice, ke jih vozijo okoli. ker so v bistvu ta mesta so bolj tako v hribu narejena in so kot zalivčki noter, v katere ladjica pripelje, oni dol izstopijo, povezuje pa za hitrejši dostop, jih pa povezuje, tudi bolj, jih povezuje železnica, vlak je pa čisto na vrh, hriba. Jaz si pa v bistvu tako, da ne bi imel jaz na primer avta, pa da bi lahko se kam odpeljal, si pa nekako ne znam predstavljati, a ne, da bi jaz v tistem mestecu živel pa bil na primer recimo samo s kolesom ali pa samo peš. Ker je nekako tudi, da smo mi lahko prišli do tistega, tistih, te, ta, tega Cinque Terre pa teh, si mogel iti najprej na, ladjico, zato da je sploh pripeljala do tiste točke, kamor si šel lahko na primer na, potem na železnico ali pa potem na v ta vlak, na železnico ali pa pač na, ladjico. Tako da kot izlet mi je bilo zelo zanimivo, ne bi pa glih rekel, da bi, živel tam, a ne. Ja, v Londonu je, se ljudje res veliko vozijo s, podzemno železnico, zato ker v Londonu je zelo velik problem s parkirišči, ker jih ni toliko. in ima najrajši to, da se pač usedejo, na, vlak in pač grejo, ke je tudi najhitrejše, a ne. v Los Angelesu je pa razlika v tem, da pač pa to še ni toliko razvito, a ne, in tam nekako v Los Angelesu rabiš avto imeti, zato da ti lahko prideš med vsemi temi, kotlinicami pa to, zato ker je res je veliko gužve, ampak v, nekako vseeno, imajo isto neko tako železnico in potem avtobuse, ke vozijo tako ke pri nas, a ne. V Londonu je pa so predvsem so taksiji, tisti, ki te lahko vozijo hitreje, nekako pa tudi ljudje, ke so tam, imajo nekako na voljo to, da ali se vozijo z onimi rdečimi avtobusi dvonadstropnimi ali pa potem s podzemno železnico in imajo pač nekako ti dve možnosti, da recimo, če stopijo iz, podzemne železnice, lahko potem zraven tudi postaja in lahko stopijo na primer tudi takoj na avtobus in se potem peljejo okrog, a ne. nekako mi je to, da bi živel v Los Angelesu in bi nekako, niti samo ne vem, zakaj, prišli tako, ampak nekako, ke sem gledal vse te videoposnetke, mi je nekako, prav tako všeč ratalo in sem se nekako videl, da bi jaz lahko tam živel, a ne. najprej sem razmišljal, da bi najprej zaključil to šolo, ke imam tukaj, pa bi šli pol naprej študirat tja, zato ke v Los Angelesu je ful razvita ekonomija pa to, tam imajo zelo veliko ekonomije. glede na to, da sem že tako na ekonomski šoli. in tudi te vsi youtuberji pa to večinoma vsi živijo v Los Angelesu. in nekako mi je tak življenjski cilj mi je to. Niti nekako ne vem, zakaj prav Los Angeles, ampak najprej sem razmišljal, da bi najprej bil v New Yorku, a ne, ampak pol pa sem nekako, ker New York je tudi bolj tak, da avta ne rabiš. pol sem pa nekako videl, da bi bolj mogoče Los Angeles bil zame, zato ke tam je tako bolj, vedno je bolj toplo, pa so tudi, je plaža zraven, ke jaz imam zelo rad morje. Tako da mi je nekako bolj, pa veliko mesto je, a ne, tam imaš dejansko vse na voljo, ke nekatere stvari tukaj v Sloveniji, ke jih na primer nimamo, a ne. In je pač nekako mi tudi to všeč, da imaš pač resno vsako stvar, ke jo v bistvu tu hočeš, imaš takoj na voljo, a ne. Ke imajo res take, razvite stvari, ke pri nas, na primer kakšni si želijo imeti kakšno stvar, na primer kot Starbucks ali pa kaj takega, pa je potem problem, ke ne morejo. Pa je potem vsakič taka, so tako veseli, ke grejo v drugo državo pa si na primer to lahko privoščijo. Jaz bi nekako imel to, da bi imeli vedno na voljo, a ne. Ne, v Ameriki še nisem bil, sem se pa s prijateljico pogovarjala, da ke bova zdaj osemnajst, bova pa skupaj šla v Los Angeles, da vidiva, pa sva se, kako izgleda pa vse. Potem sva se pa pogovarjala, da bi na primer, če bova šla že toliko daleč, ke let do Los Angelesa je direktni, dvanajst ur, bi pa na primer šla za en teden v Los Angeles, potem pa na poti nazaj, bi šla pa mogoče še v New York, a ne. ke sta obedve taki, obedve mesti sta taki najbolj izmed poznanimi takimi najbolj obiskanimi nekako, ke se ljudje najbolj odločajo za, da ju obiščejo. Ja, saj Hollywood je v bistvu, del Los Angelesa, je na sredini Los Angelesa. In najbolj nekako v bistvu Hollywood, je tretiran kot Hollywood, Hollywood, ampak je pa direkt na sredini Los Angelesa. Najbolj mi je všeč to, da da bi se, najbolj si želim to, da bi na primer se povzpel na tisti do Hollywood znaka, da se slikam, to je tudi nekako, ke imaš zelo rep, lep razgled nad Los Angelesom, zato ker, je lahko kakšna taka, Los ke Los Angeles tak, ke ima veliko hribčkov pa to iz kakšnih točk ne moreš, videti celega mesta, ampak iz tiste točke Hollywooda pa res lahko vidiš vse različne točke, pa tudi znamenitosti in vse. Drugače sem slišal, da je tudi Hollywood je najbolj tisto, ke je prikazano v filmih, ke je tudi najbolj tako, življenje Los ke je tako, ke ga ima v Los Angelesu, dejansko tam najbolj tako, kakor ga nekako ljudje pričakujejo, ke se preselijo v Los Angeles. Moj, je pa treba tudi moraš sam pri sebi ugotoviti na primer, kako je tebi všeč, a ne. Kaj je tebi všeč, a ne. A ti je bolj mir, ali ti je mogoče malo bolj, a ti je malo bolj, da je več ljudi okoli tebe, zato ker kakšna taka tako, ke imamo pri nas v Ljubljani, na primer Rudnik, Šiška, v Los Angelesu je to pač, da je čisto, čisto drugačen občutek je, čisto drugače se ljudje obnašajo, v drugačnih, teh delih mesta, tako da moraš, najprej greš v bistvu tja, zato da najprej ugotoviš bolj, kaj tebi ustreza. Je pa tudi odvisno na primer, kaj delaš. Recimo boljše je, da se ti, preseliš kam, kjer imaš bližje do službe, zato da se ti ne bo treba voziti, zato ker v popoldanskih časih je v Los Angelesu res, velika gužva sploh v teh, v središču, mesta, a ne. Zato ker vsi hodijo pa grejo ven iz službe, je pa tudi res, da tam v Los Angelesu je, zelo veliko ljudi, individualnih, ke imajo svoje velika podjetja in ni tako kakor ga ljudje, bi lahko rekli pričakujejo, ke se tja preselijo, da bojo, s prijatelji hodili okoli, ali pa ne, tam so večinoma ljudje za to, da izpolnjujejo svojo karierno, a ne, ke so si jo zadal. Ja, jaz imam bolj, dejansko imam bolj tak cilj, a ne, da bi mogoče, probal z Youtubom, a ne, ke tudi že snemam videoposnetke, zato ke mi je to dejansko všeč, če bi mi pač uspelo, v redu, a ne. bi pa pol tudi recimo, če bi se pa tako, da bi se prav zaposlil tam kje, bi pa definitivno probal, da bi, najprej dal, največ kar se da od sebe, zato da vidim, kako bi v bistvu, najprej, da bi spoznal njihov način življenja, a ne. Ker vse to, kar je na internetu, vse to, kar je na televiziji, ni vedno tako, kakor je v resnici in potem, če bi bil dosti uspešen, bi tudi probal, da bi sam ustanovil svoje podjetje in da bi potem tudi, probal, tako ke so na primer ostali zasloveli, da bi imel svoje neko znano podjetje, da bi ga veliko ljudi poznalo. ja v bistvu čisto tako, čisto odvisno je, predvsem bolj te trende, ke so trenutno, nekako zato, ker te po navadi v algoritmu so najbolj, dobijo največ ogledov in s tem po navadi tudi ljudje, zaslovijo, a ne, nekako to. Pa tudi, ljudje radi gledajo stvari, ke so trenutno aktualne, ke na primer, če bi naredil videoposnetek v čisto neki, stvari, ke nima nobenega pomena, na primer za ljudi pa take, ke na primer o, nakupovanju pa tem, ke ni taka bolj taka stvar, tudi videoposnetki potem ne dobijo tako ogledov. In bi bolj take bolj bi se fokusiral na to mladino, a ne, ker starejši ne gledajo več teh posnetkov, a ne. Za mladino je pa to nekaj zelo zanimivega, zato, ker tudi na primer na Tiktoku, ke pride kakšen tak ples, a ne. je vedno ti videoposnetki vedno dobijo zelo veliko ogledov, na primer, ke pa nekateri, ke delajo drugačne videoposnetke, ke niso tako, tako trendi, pa dobijo zelo malo ogledov, a ne, in nekako je bilo pol meni, glede na to, da bi, da delam posnetke samo v tem, kar gre meni dosti v redu, a ne, da se potem potrudim, da se naučim ples pa da naredim tako, ker je tudi meni, zelo všeč, da recimo vidiš tiste številke, da je šlo, da jih je, da imajo ljudje to radi, da vidiš podporo, ker ti da pol tako še nekako, večji zagon, da, da, da dobiš, narediš še več nekako potem vidiš toliko, nekako s tem potem tudi svojo, kako naj rečem? všečkanost, gradiš in imaš neko zaupanje od svojih sledilcev. in v bistvu jaz delam, osebno delam v angleščini videoposnetke, zato ker sem rekel, če se samo na Slovenijo fokusiram, je to na primer samo dva milijona ljudi, kakor nas je, v Sloveniji. Če pa na primer delam posnetke v, angleščini, pa s tem nekako zajamem cel svet. In imam potem zelo veliko možnosti, da mi, na primer, uspe s kakšnim videoposnetkom. In mogoče tudi uresničim pač te svoje želje, da nekako pač nekega dne zaslovim in pač si s tem ustvarim neko, poznanje, a ne, da me bojo ljudje poznali. Ker na primer tudi, če imam, če sem poznan, če si poznan nekako na, Youtubu, na vseh teh platformah, pa recimo potem ()čneš svojo, svoje podjetje, na primer kakšen, kakšne obleke ali pa kaj prodajati ali pa nekako, boš imel ti že neko tako, podporo svojih zvestih nekako sledilcev, ke ti bojo tudi pri tistem tem novem podvigu pomagali, a ne, ke si si ga ti zadal. Ke drugače pa na, Tiktoku, a ne, pa nekako so plesi pa nekako itak v vsakim primeru, ke ni teh angleških, specifično, ke ni specifično angleško pa tudi specifično slovensko ni, nekako, je vseeno, ali si ti iz Slovenije ali si ti iz drugje, nekako vsi vidijo isto, zato ker to so neke take skladbe, na katere se pleše, a ne, in nekako tudi algoritem je tako, da načeloma, se gleda, dobijo to, vidijo to prebivalci Slovenije na primer. Prebivalci Amerike, če si v Ameriki, ampak tudi recimo, če imaš dosti veliko ogledanost iz svoje države, se potem tudi to razširi na tuje države. Kar mislim, da je tako, dobro, da je v angleščini, a ne, zato ker, je tisto razširjeno, a ne, in nikoli ne veš recimo, kdaj bo kakšen video, ke bo bil res super pa bo na primer všeč, a ne, in potem lahko čez noč postaneš slaven, a ne. Je sicer bolj taka stvar, a ne, ke je malo bolj tako, ke bi si jo vsak želel pa tako, ampak je za nekatere ljudi je tudi to realnost, a ne, da so imeli pač en videoposnetek in je potem to za vedno spremenil njihovo življenje.